válságba került. A költségvetési megszorítások miatt a fogyatékossággal élő emberek számára biztosított források tehát nagyon lecsökkentek. És ezért a csoport munkahelyteremtésére adott állami támogatás sok országban, és például Magyarországon is veszélybe került. Azt mondják, hogy az Európai Unió a hibás. Nekem egy kérdésem van. Az Európai Bizottság hogyan akarja kezelni a pénzügyi válság időszakában a fogyatékossággal élő emberek munkavállalási jogait, munkahelymegtartását, az egyenlő munkáért egyenlő bért elvét.